Le Mali doit désormais faire face à trois défis le rétablissement démocratique, le rétablissement de l'unité territoriale et l'amélioration des conditions de vie des Maliens toujours dépendants de l'aide extérieure.

Notre expérience et notre expertise en matière de coopération dans les domaines les plus divers nous mettent en position de partager des enseignements avec les pays éprouvés.

Pour conclure, je souhaite voir la situation se normaliser au plus vite afin de pouvoir reprendre la coopération au développement suspendue depuis le coup d'État militaire.